Herr Präsident! In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat die Europäische Union eine Vorreiterrolle bei der Gleichbehandlung von Frauen und Männern übernommen.

Ich sehe in der vorgelegten Frauencharta der Kommission einen unverzichtbaren Beitrag zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Europäischen Union. Die Ansätze zur Stärkung der Rolle der Frau in der Wirtschaft, zur Gleichberechtigung beim Einkommen und zur Erhöhung des Frauenanteils in Entscheidungspositionen dürfen aber keine leeren Worte bleiben. Es müssen unbedingt Taten folgen. Vor allem müssen wir es schaffen, männliche Entscheidungsträger verstärkt von unseren Anliegen zu überzeugen. Frauenthemen sind Gesellschaftsthemen und betreffen alle. Es darf aber auch nicht sein, dass Frauen innerhalb, aber auch außerhalb unserer Gesellschaft noch immer diskriminiert werden.